stabilisce che per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Ecco perché la proposta che abbiamo messo in votazione, che ha riscosso l'approvazione della maggioranza dell'Aula, è la procedura con cui noi affronteremo questa votazione e tutto questo rispetto al mandato del nostro regolamento che, all'articolo 191, stabilisce le modalità di voto a scrutinio segreto.

Invito tutti i colleghi a inserire scheda di voto e a fare una prova perché è bene testare il sistema, visto che siamo alla prima seduta del Parlamento europeo.

e appare un asterisco davanti al nome. Il numero dei seggi da attribuire diminuisce di una unità. E per rispettare la segretezza dello scrutinio, si sposta il cursore eliminando la visualizzazione dell'asterisco. Se siete pronti, possiamo fare una prova, con i cinque cantanti proposti. Dichiaro la votazione aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa.

quale cantante risultato primo in classifica.

La votazione è aperta.

Ecco i risultati voti nulli 61 voti espressi 350 Risulta eletto l'onorevole Castaldo con 248 voti.